Hemos visto una situación de falta de crédito, particularmente para las pymes, que dificultaba la recuperación económica, y una baja inflación que impedía a los Estados miembros de la Unión aliviar sus niveles de deuda. El Banco Central Europeo ha desempeñado un papel muy importante en la recuperación económica, pero ha quedado claro que la política monetaria por sí sola no basta para lograr una recuperación económica sostenible y más equilibrada e integradora. Usted lo ha dicho, hacen falta reformas estructurales.

Podemos hacer un balance positivo de la actuación del Banco Central Europeo, con una reciente mejora de las expectativas tanto para 2018 como para 2019. Entramos ahora en un escenario de retirada de estímulos gradual en tiempo y cantidad, garantizando que en ningún momento se ponga en riesgo la recuperación económica.

Y me gustaría hacer un llamamiento, en línea con el dictamen del Banco Central Europeo, para que se continúe con las negociaciones para el establecimiento del Sistema Europeo de Garantía de Depósitos como tercer pilar de una auténtica unión bancaria, que contribuirá a reforzar y salvaguardar la estabilidad financiera de la Unión Europea.